im Rahmen der Globalisierung ist es eigentlich eine notwendige Sache, und MEDIA Mundus geht im Bereich der Filmschaffenden in dieselbe Richtung.

Alles in allem ist dies ein Projekt, das allen Seiten hilft den Drittländern und dem europäischen Film. Es war höchste Zeit, dass es dazu gekommen ist.